Es ist ganz gut, wenn Sie die Probleme der Milcherzeuger mitbekommen. Beim Thema Milchquote scheiden sich die Geister, selbst in meiner Fraktion.

Die geschätzte damalige Kommissarin Mariann Fischer Boel hat unter sanfter Landung nämlich Quotenausweitung verstanden. Quotenausweitung bedeutet mehr Menge, und mehr Menge bedeutet schlechtere Preise. Das ist eine ganz einfache Formel. Genau darunter leiden wir momentan, dass es Landwirte in der Europäischen Union gibt, die zu viel Quote liefern und damit den Milchmarkt stören. Ich bin dagegen, dass wir jetzt die Superabgabe senken oder eine weitere Quotenerhöhung durchführen, denn es muss auch für die Milchbauern Vertragssicherheit geben. Die Quote läuft am

Wir brauchen dann andere Systeme, die wichtig sind, Herr Kommissar feste Zahlungsfristen, Netto Netto Preise und verbindliche Liefermengen.